Hiányzik a cselekvés gyorsasága, a reagálóképesség, és az Európai Unió egyre kevésbé ura a helyzetnek. Túl nagy az elvárás a jelenlegi Európai Tanács ülése iránt, hiszen meg kellene végre nyugtatnunk a polgárokat, meg kellene nyugtatni a tisztességes piaci szereplőket, és végre fel kellene lépni a spekulatív tőke ellen, amely folyamatosan támadja az eurózónát.